Señor Presidente, el presupuesto es un ciclo a lo largo del tiempo y cada ponente del presupuesto del Parlamento y otras instituciones busca un equilibrio entre los intereses legítimos de los diputados, la sensibilidad de los electores y las necesidades de la administración. Hablando concretamente del presupuesto del Parlamento Europeo, quiero empezar la intervención diciendo que el presupuesto funciona bien y que en muchos de los capítulos funciona muy bien. Competencias crecientes, cada vez más Estados miembros, el difícil problema del multilingüismo, la necesidad de dar apoyo técnico a más de 700 diputados hay muchas explicaciones para que el presupuesto de la institución sea elevado. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos si, aparte de necesario, el presupuesto de esta casa es sostenible a medio plazo y en esta crisis económica. Venimos de una reunión de la Comisión de Presupuestos con los Vicepresidentes de esta Cámara y con el Secretario General. Creo que nunca ha habido, desde que me ocupo de asuntos presupuestarios, tanta coincidencia entre el deseo de la Comisión de Presupuestos de ahorrar, incluso con crecimiento real negativo —como propone el ponente Vaughan—, y la voluntad de la administración de implementar medidas reales de ahorro sin perjudicar la seguridad y el servicio a los diputados. No olvidemos que lo que nosotros producimos en esta Cámara es legislación y debe ser esta, la legislación, el objetivo final hacer que la legislación —el conjunto de leyes que producimos— tenga calidad y que así lo perciba la ciudadanía europea. La Comisión de Presupuestos busca, al igual que la Comisión Europea, un crecimiento inferior al 2 en el año 2013. La Mesa de esta Cámara parte de una propuesta de crecimiento de alrededor de un 3 Solamente nos separa, al inicio del procedimiento presupuestario, un punto porcentual, y yo creo que a lo largo de este procedimiento presupuestario encontraremos un objetivo común. Ya recordarán todos mis colegas que se dice que en el medio está la virtud y también en el medio de estas dos propuestas encontraremos el equilibrio perfecto.